ég mæli hér fyrir frumvarpi um framhaldsfræðslu með framhaldsfræðslu er vísað til þeirrar starfsemi sem gjarnan hefur verið kölluð fullorðinsfræðsla það er nám fólks á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið prófi á framhaldsskólastigi með framhaldsfræðslu í frumvarpinu er átt við hvers konar menntun sem ætlað er að mæta þörfum einstaklinga með stutta formlega skólagöngu að baki og ekki er skipulögð á grundvelli laga um framhaldsskóla og háskóla frumvarpi þessu er ætlað að styrkja lagalegan grundvöll þeirrar margháttuðu og umfangsmiklu framhaldsfræðslu sem þegar fer fram í landinu jafnframt því sem lagður er grunnur að frekari eflingu þeirrar starfsemi þá er frumvarpinu ætlað að leysa af hólmi lög um starfsmenntun í atvinnulífinu númer nítján nítján hundruð níutíu og

framhaldsfræðsla sem yrði hliðsett öðrum stoðum þess frumvarpið markar lokaáfanga í heildarendurskoðun á lagaumhverfi hins íslenska menntakerfis sem staðið hefur yfir undanfarin tvö ár með það að um að horft sé á menntakerfið sem eina heild frá leikskóla til háskóla til framhaldsfræðslu og til óformlegrar menntunar sem fer fram utan skólakerfisins þeirrar hæfni og færni sem tileinkar sér í lífi og starfi meðal áhersluatriða í frumvarpinu

þriðja skilgreindar eru þær kröfur sem gerðar eru til fræðsluaðila fjórða hlutverk aðila vinnumarkaðarins varðandi menntun og fræðslu er undirstrikað meðal annars með því að veittar eru heimildir til handa ráðherra til að fela félögum eða stofnunum á þeirra vegum ábyrgð á tilteknum þáttum er varða framkvæmd laga þessara byggir sú heimildarveiting á farsælli reynslu af starfsemi fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins fimmta stofnaður verður sérstakur fræðslusjóður þar sem sitja fulltrúar launþega og launagreiðenda á almennum og opinberum vinnumarkaði sem hefur það hlutverk að a veita fé til fræðsluaðila til að mæta kostnaði við kennslu og námskeiðahald b veita fé til að mæta kostnaði við raunfærnimat og náms og starfsráðgjöf og c veita styrki til nýsköpunar og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu sjötta

framhaldsskólamenntunar að hinu formlega framhaldsskólakerfi og brúa svonefnt þekkingarbil á vinnumarkaðinum þetta tel ég afar mikilvægt atriði sérstaklega

þeirri ástæðu er brýnt að skapa hentug námsúrræði sem eru þannig byggð upp að þau geti opnað leiðir til formlegs náms og til brautskráningar úr framhaldsskóla frumvarpinu er ætlað að styrkja samstarf þeirra sem sinna framhaldsfræðslu og framhaldsskóla til dæmis með mati á einingabæru námi og gagnkvæmri viðurkenningu þess og stuðla þannig að aukinni viðurkenningu á gildi menntunar sem fellur utan hins formlega framhaldsskóla og háskólakerfis varðandi einstaka greinar frumvarpsins má nefna að í áttundu grein er fjallað um raunfærnimat og einstaklingsbundna námsráðgjöf fyrir þá sem hyggjast leggja stund á nám sem uppfyllir skilyrði frumvarpsins þeir sem leggja stund á framhaldsfræðslu skulu eiga rétt á að einstaklingsbundin raunfærni þeirra sé metin mat á einstaklingsbundinni raunfærni þar sem reynsla einstaklinga í atvinnulífinu er metin með formlegum hætti mun opna leið fyrir einstaklinga án framhaldsskólamenntunar að hinu formlega framhaldsskólakerfi og brúa þannig svonefnt þekkingarbil á vinnumarkaðinum sérstaklega er mikilvægt að draga fram að þetta eykur sveigjanleikann í okkar menntakerfi og aðlagar það enn frekar að þeim sem stefna á nám hér er um að ræða mjög mikilvægt úrræði að mínu mati gert er ráð fyrir því að ráðherra geti viðurkennt fræðsluaðila í slíkri viðurkenningu felst að fræðsluaðilum er heimilt að annast framhaldsfræðslu en viðurkenningin er forsenda fyrir fjárstuðningi úr fræðslusjóði við mat á því hvort viðurkenning skuli veitt er horft til aðstöðu fræðsluaðila til kennslu og námskeiðahalds

fræðsluaðila varðandi fjárveitingar þá skiptast opinberar fjárveitingar til framhaldsfræðslu í tvennt í meginatriðum svo sem greinir í níundu grein a framlög til að mæta kostnaði við viðfangsefni og umsýslu er tengist framhaldsfræðslu með almennum hætti samkvæmt lögum þessum en þar eru meðtalin reglubundin rekstrarframlög til aðila sem sinna framhaldsfræðslu og sérstökum viðfangsefnum er varða menntunarmál fullorðinna b framlög í fræðslusjóð fræðslusjóður hefur það hlutverk að veita fé meðal annars til kennslu og námskeiðahalds raunfærnimats og náms og starfsráðgjafar þau viðfangsefni og umsýsla sem vikið er að í a lið að ofan eru einkum þau verkefni sem unnin hafa verið af fræðslumiðstöð atvinnulífsins samkvæmt samningi við menntamálaráðuneytið einnig falla hér undir bein rekstrarframlög sem ákveðin eru á fjárlögum ár hvert til símenntunarmiðstöðva undir þennan lið geta einnig fallið útgjöld til ýmissa viðfangsefna sem geta verið viðvarandi eða tímabundin og menntamálaráðherra ber ábyrgð á útgjöld til þessara verkefna eru á fjárlögum opinber framlög sem falla undir skilgreiningu um framhaldsfræðslu samkvæmt frumvarpi þessu hafa í heild sinni aukist verulega undanfarin ár til að greiða fyrir samkomulagi así og sa um framlengingu kjarasamninga hefur ríkisstjórnin ítrekað samþykkt aukin framlög til framhaldsfræðslu á síðastliðnum árum samkvæmt fjárlögum ársins tvö þúsund og átta renna rúmlega hundrað sextíu og þrjú komma átta milljónir króna til grunnreksturs símenntunarmiðstöðva sjötíu og tvö komma eina milljón króna til grunnþjónustu fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og tvö hundruð tuttugu og tvö komma þremur milljónum króna til námskeiðahalds ásamt náms og starfsráðgjöf símenntunarmiðstöðva í febrúar síðastliðinn lýsti ríkisstjórnin því yfir í tengslum við framlengingu kjarasamninga að framlög til framhaldsfræðslu myndu stigaukast á næstu tveimur árum umfram þessar ákvarðanir sem teknar hafa verið á fyrri stigum mun samþykkt þessa frumvarps ekki fela í sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð miðað er við að framlög til starfsmenntamála á vegum annarra ráðuneyta færist til menntamálaráðuneytis og renni til þeirra viðfangsefna sem unnin verða samkvæmt frumvarpi þessi ber þar hæst sextíu ár fjárveitingu til starfsmenntaráðs

aðstæður hér á landi eru sérstakar að því leyti að náið og árangursríkt samstarf alþýðusambands íslands og samtaka atvinnulífsins í fræðslumálum samskipti þeirra við stjórnvöld og rekstur fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins á sér vart hliðstæðu í þeim löndum sem íslendingar bera sig helst saman við frumvarpið byggir því meðal annars á því fyrirkomulagi sem hér hefur verið þróað síðustu árin og hefur að mati aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda reynst vel jafnframt hefur verið litið til þess hvernig starfsemi símenntunarmiðstöðva hefur þróast á liðnum árum en æskilegt er að tryggðar verði stöðugri undirstöður fyrir það mikilvæga starf sem fram fer á þeirra vegum með starfsemi símenntunarmiðstöðvanna hefur áunnist mikilvæg reynsla sem er um margt undirstaða framhaldsfræðslustarfs í landinu og stefnumótunar á því sviði sem birtist meðal annars í frumvarpi þessu virðulegi forseti samkvæmt skýrslu efnahags og framfarastofnunarinnar sem byggir á tölulegum gögnum frá hagstofu íslands höfðu þrjátíu og eitt prósent íslendinga á aldrinum tuttugu og fimm til sextíu og fjögurra ára ekki lokið formlegu námi umfram skyldunám árið tvö þúsund og fimm þessi staðreynd var höfð í huga við undirbúning áðurnefndrar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar um stöðugleika í efnahagsmálum sem gefin var út sautjánda febrúar tvö þúsund og átta í því skyni að greiða fyrir gerð kjarasamninga milli alþýðusambands íslands og samtaka atvinnulífsins þar segir að stefnt verði að því að ekki verði fleiri en sem nemur tíu prósent fólks á vinnumarkaði án viðurkenndrar starfs eða framhaldsskólamenntunar árið tvö þúsund tuttugu samkvæmt yfirlýsingunni skuli unnið að því að skapa tækifæri og hvata til menntunar fyrir fólk sem er á vinnumarkaði og hefur takmarkaða menntun yfirlýsing ríkisstjórnar er metnaðarfull og miðar frumvarpið meðal annars að því að framangreindu markmiði verði náð til þess að svo megi verða þarf hins vegar mikill árangur að nást í framkvæmd laganna fræðslumiðstöð atvinnulífsins e h f var stofnuð af así og sa á grundvelli yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar frá þrettánda desember tvö þúsund og eitt hlutverk hennar er að vera samstarfsvettvangur stofnaðilanna um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun í samstarfi við aðrar fræðslustofnanir á vegum aðildarsamtaka así og sa markmiðið er að veita starfsmönnum á almennum vinnumarkaði sem ekki hafa lokið prófi frá framhaldsskóla tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði starfsemin byggist á samþykktum félagsins og þjónustusamningi sem gerður hefur verið við menntamálaráðuneytið gert er ráð fyrir þeirri skipan að fa annist áfram margvísleg verkefni samkvæmt þjónustusamningi við menntamálaráðuneytið enda hefur samstarf stjórnvalda við aðila vinnumarkaðarins á þeim vettvangi verið farsælt verði frv þetta samþykkt er ljóst að endurskoða verður fjárveitingar og framlög til verkefna sem unnin eru samkvæmt þjónustusamningi menntamálaráðuneytisins og fa enda yrði framlögum til þeirra verkefna sem unnin eru samkvæmt samningnum ætlað að nýtast fleirum en nú er það er félagsmönnum b s r b og þeim sem ekki eru stéttarfélagsbundnir viðræður eru í gangi milli forsvarsmanna así sa og b s r b um að samtök launþega og vinnuveitenda á opinberum vinnumarkaði öðlist aðild að fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem er í eigu sa og así eru bundnar vonir við að samkomulag náist um það á

ég hef hér gert grein fyrir þessu frumvarpi brýnt er að brúa bilið milli reynslu og menntunar einstaklinga á vinnumarkaði án framhaldsmenntunar og hins formlega framhalds og háskólakólakerfis frumvarpi um framhaldsfræðslu er ætlað að skjóta styrkum lagastoðum undir mikilvæga starfsemi í okkar menntakerfi þannig að fleiri ljúki námi á framhaldsskólastigi og menntunarstig í landinu aukist ég leyfi mér að lokum að leggja til að frumvarpinu verði að